Voorzitter, over de crisisbestrijding. Als het gaat over de emissiedoelstellingen in de klimaatverandering is Europa koploper vergeleken met de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn echter koploper als het gaat om particuliere investeringen in technologische innovaties en duurzaamheid, wat ontzettend belangrijk is voor het midden en kleinbedrijf en voor de werkgelegenheid.

In brede zin komt ons midden en kleinbedrijf nog heel veel barrières tegen. Het midden en kleinbedrijf loopt daardoor groeipotentie mis.